de personnes sont sorties de la pauvreté, il faut aussi constater que les inégalités au sein même des pays se sont souvent creusées dans un grand nombre de régions du monde. Désormais, la survie de notre planète est en jeu et beaucoup de pays en développement sont particulièrement touchés par les effets du changement climatique. Tout doit donc être entrepris, maintenant à Paris, pour relever ce défi climatique, car c'est tout le sens aussi du développement durable. De même qu'il n'y a pas de paix sans développement et cela a été répété à plusieurs reprises il n'y a pas de sécurité dans un monde où les inégalités en termes de développement restent aussi considérables. Il faut donc que cet engagement en faveur du développement ne prenne pas fin avec cette Année.